Zorrinho pour son rapport car en effet, la fracture numérique dans le monde rural s'est considérablement accrue parce que la libéralisation du secteur a tout simplement fait que les investissements des compagnies privées se sont d'abord centrés sur les villes. Qu'aujourd'hui la puissance publique et notamment européenne vienne aider à réduire cette fracture numérique est évidemment une excellente initiative.